Lugupeetud president, volinik, kolleegid. Töö parem ühitamine pere ja eraeluga on üks kuuest naiste ja meeste võrdõiguslikkuse juhistes määratletud esmatähtsast tegevusvaldkonnast. Teame ju hästi, et Euroopa Liit seisab silmitsi demograafiliste probleemidega, mida iseloomustab väike sündimus ja kasvav eakate osakaal.

Emadus ja isadus on põhiõigused, mis on ühiskonna tasakaalu jaoks väga tähtsad. Väga oluline on samuti mõlema vanema osalemine lapse elus ja alates esimestest elukuudest. Kuid ma ei saa nõustuda kohustusliku isapuhkuse kehtestamise sooviga.

Isapuhkuse regulatsioon peab olema paindlik, ainult sel teel saavutame positiivse tulemi.